Doamnă președintă, stimați colegi, pe linia politică a grupului nostru, în fața amenințărilor majore pe care le prezintă migrația ilegală și terorismul, apreciez ideea de a se întări controalele la frontieră.

Prima se referă la hipertrofierea documentelor și legislației comunitare în domeniu.

Față de rapiditatea amenințărilor, reacțiile Uniunii sunt de dinozaur și știm cu toții ce s a întâmplat cu dinozaurii.

Încet încet, libertatea de mișcare a cetățenilor este transformată în libertatea de suspectare a cetățenilor de către instituțiile supranaționale. În fine, a treia observație, mai punctuală de data aceasta, se referă la statele Uniunii care nu sunt în Schengen. Acestea, conform raportului, nu au drepturile statelor Schengen, dar au aceleași obligații ca statele Schengen.